Poprvé v samostatné historii těchto států se jim dostalo skutečných bezpečnostních záruk a mohly zároveň přispět ke kolektivní bezpečnostní ochraně demokratického světa. Se znepokojením ale sleduji to, že NATO je politicky oslabováno na obou březích Atlantiku. Tedy v Evropě, která zažívá sedmdesát let míru, a to nejen díky organizaci Evropské unie, ale také díky NATO. NATO je stabilizátorem pro Balkán, pro Středomoří, včetně zvládnutí migrační krize, ale také například pro vztahy mezi Tureckem a Řeckem, které by jinak mohly přerůst v otevřený konflikt. Aby NATO mohlo dále plnit svoji roli, musí všechny jeho členské státy plnit své závazky, zejména vydávat dostatečné prostředky na obranu. Evropská unie a NATO musí co nejvíce spolupracovat a posilovat tak bezpečnostní záruky pro Evropu i celý svět.